Voorzitter, het worden spannende dagen in Brussel. Er wordt gesproken over honderden miljarden voor de komende jaren. Ik zie het liefst dat er helemaal geen cent naar de Europese Unie gaat, maar ik hoop en je moet ook pragmatisch blijven dat de heer Cameron zijn zin krijgt en dat we op een nog steeds verschrikkelijke 800 miljard blijven steken.

Aan de ene kant zijn het de federalisten die geven namelijk duidelijk aan welke kant ze op willen en dat is de Verenigde Staten van Europa. Die kant gaan we ook op als we niets doen.

Die stellen wij willen geen federatie, en we moeten deze EU opdoeken. Dat is een visie die ook klopt en eerlijk is tegenover de burger. Maar de meerderheid van dit Parlement liegt de burgers gewoon voor. Er is geen tussenweg. Het is erop of eronder voor de EU. Het is óf een federale staat óf ontbinding van de Europese Unie. Voorzitter, ik kies met hart en ziel, in het belang van de Nederlandse burgers en uit respect voor onze eeuwenoude soevereiniteit, voor de laatste optie.

Weg met de Commissie en weg met de Europese Unie, dan hoeven we ook niet meer te steggelen over honderden miljarden belastinggeld in tijden van crisis.